Je to již 19 měsíců, kdy Kanada náhle a jednostranně zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky, která jako člen Unie nesmí zavést reciproční víza pro všechny Kanaďany. Předseda Barroso ihned řekl, že to je unijní, nikoli bilaterální problém, ale bohužel komisařka Malmströmová to neřeší jako prioritu, jen pasivně monitoruje bilaterální pracovní jednání. Rada na mou interpelaci řekla, že o reciprocitě Unie nejedná, neboť dosud ani nedostala žádné návrhy od komisařky.

Upozorňuji, že liknavost Komise zvyšuje také riziko, že český parlament odloží ratifikace smluv mezi Unií a Kanadou. Nemá totiž jinou možnost, jak bránit práva občanů, když EU selhává a netlačí na Kanadu. Proto žádám spolu s vámi, aby paní komisařka neprodleně jednala s Kanadou a také se postavila za Rumuny a Bulhary. Anebo společná vízová politika a princip solidarity už nejsou evropskými hodnotami?